Salut această dezbatere, dar o consider un simplu exercițiu de indignare și de fariseism. De indignare, pentru că nu îi voi vedea finalitatea prea curând de fariseism, pentru că, încă din 1970, când am fost confruntați cu scandalul Echelon, Uniunea Europeană, statele membre, Comisia Europeană au deplâns, au condamnat, dar au fost incapabile să ia o decizie. Nu cred că vorbim despre un caz de spionaj, ci vorbim despre incapacitatea noastră de a duce la îndeplinire și de a garanta standardele democratice cetățenilor noștri, pentru că nu știm dacă domnul Snowden este un trădător sau este un om de bună credință, care dorește să protejeze drepturile omului. Am fi știut, dacă campioanele democrației europene, măcar unul din statele membre, ar fi acordat azil politic, dar nu e cazul i se acordă de către țări pe care noi le considerăm nefrecventabile din punct de vedere al unor standarde. Cred că nu trebuie să vorbim nici măcar de protecția datelor cu caracter personal, ci de un principiu care trebuie să guverneze industria, și anume onorabilitatea, onestitatea și moralitatea produselor industriale, care întotdeauna o iau înaintea reglementărilor legale, pe care noi suntem incapabili să le implementăm. Cerem parlamentelor statelor membre să cheme serviciile de informații și să dea socoteală, în măsura în care le protejează, pentru că sunt plătite din banii contribuabililor, ai cetățenilor europeni.